ég held að með strangara regluverki hefði verið hægt að mæta öllum þeim vandamálum sem háttvirtur þingmaður vék hér að en taldi að rétta lausnin væri að byggja á eignarhaldi ríkisins varðandi regluverkið að öðru leyti fannst mér gæta of mikillar tilhneigingar í máli háttvirts þingmanns til þess að leggja

að skera úr um það að hve miklu leyti lögin og reglurnar voru ófullkomnar og að hve miklu leyti eftirlitinu var ábótavant það mun auðvitað skýra sig og við sjáum það í skýrslu rannsóknarnefndarinnar að þar eru augljósar vísbendingar um að eftirlitinu hafi einmitt verið ábótavant við hljótum þá að líta á það sem ábendingu um að í einhverju hafi verið gagn að reglunum þó að þeim hafi ekki verið fylgt síðan vil ég líka láta þess getið hér að ég saknaði þess auðvitað í máli háttvirts þingmanns að hann fjallaði skýrar og meira um þá sem mesta ábyrgð bera sem eru þeir sem brutu reglurnar og gengu allt of langt og fóru augljóslega langt fram úr sér í rekstri bankanna forseti hvetur þingmenn til þess að virða tímamörk